Všeč mi je bil film Quentina Tarantina, naslov Pulp fiction oziroma v slovenščini Šund. všeč mi je bil pa zato, ker ima dobre verze in, kako bi temu rekla, pogovore. in v bistvu zaradi tega, ker ne gre v kronološkem zaporedju filma. Gre se o nekemu bokserju, ki mu nadrejeni, ne vem, kako bi temu rekla, šef, reče, da bo mogel izgubiti zanalašč na naslednji boksarski tekmi. In, ne izgubi, ampak boksar ubije človeka in potem ga, šef, ke je v bistvu mafijaš, išče, vmes je še polno nekih stvari. Ampak na koncu boksar pobegne in šefu se oddolži tako, da ga reši pred, vsiljevalci. In, no, na koncu se v bistvu vse v redu izide. všeč mi je bil kraj v Borovnici, ki se imenuje Pekel, kjer so slapovi. pet slapov, je kar naporna pot do tja gor, ampak je vredna. tam zraven je pa potem še neki, neka zanimiva skala v obliki zoba, no, ke se imenuje Hudičev zob. Pa spodaj je lep mlin, ki je do treh let nazaj deloval, ampak zdaj ne več. Glavna znamenitost je viadukt, ki je ostanek, železniškega mostu iz druge svetovne vojne. In pa pač Pekel, kjer so slapovi. Iz Ljubljane se usmeriš na Barje in greš mimo Iga, mimo Rakitne, dokler ne prideš v, v bistvu osrčje, Barja. Okej, všeč mi je poklic psihologa, ker, se ukvarja z ljudmi, pomaga ljudem. mogoče tudi bolj psihoterapevta. všeč mi je pa zaradi tega, ker me dejansko zanima človeški um in vse, kar pride s tem. Psiholog pomaga ljudem čez svoje čustvene stiske, jim svetuje, kako jih lahko odpravijo. če pa na primer psihiater, pa lahko zdravi seveda tudi s, tableti. najbolj mi je všeč pica, zato ker lahko narediš boljšo, kakor je v restavraciji. Prvo zamesim za testo in ga dam vzhajati. Potem naredim mezgo, potem narežem testo, kar bo šlo gor, pripravim salamo, naribam sir, in potem, ko je testo dovolj vzhajalo, ga mesim in, dodam stvari gor, dam peči in je to to. Najbolj mi je bila všeč knjiga Veliki Gatsby, zato ker ima veliko zanimivih likov in, dobro, vendar žalostno zgodbo. Knjiga se gre o pisatelju, ki se na novo preseli, ne spomnim se točno kam, ampak nekam v Ameriko. In, spozna svojega soseda, ki je zelo zanimiv tip. veliko govori o sebi, veliko ima denarja, veliko da nase in ga, v bistvu ta novi sosed nekako očara. Začne se družiti z njim, hodi na njegove zabave. potem je pa vrh zgodbe, da Gatsby, da Gatsbyja v bistvu sploh noben ne pozna in, vse, kar so slišali o njem, je laž. In potem ugotovijo, da Gatsby pozna tudi od tega svojega soseda nečakinjo. In, ugotovi sosed, da je Gatsby zaljubljen vanjo, ampak ona ima moža in ta novi sosed hoče se oddolžiti Gatsbyju oziroma mu narediti uslugo in ju spet, spoznati oziroma, združiti, ker onadva sta se že prej poznala. In mož nekako izve, ugotovi, da je ona v bistvu zaljubljena vanj, čeprav jo je tudi mož varal in na koncu ga ona zapusti za svojega moža. Oziroma se vrne k možu. ne sprejme Gatsbyja in Gatsbyja ubije, mož, ke je imela njegova žena afero. Ostal mi je v spominu žled, ke oziroma žledolom, ke se je zgodil leta dva štirinajst in je v bistvu najbolj prizadel oziroma eden izmed najbolj prizadetih krajev je bila Borovnica, kjer živim, in smo v bistvu tudi zelo blizu železnice, kar je bilo fajn, ker ni bilo veliko vlakov takrat. ostala mi je pa v spominu zaradi tega, ker dejansko nismo imeli en mesec elektrike. Najbolj uporabno orodje se mi zdi nož, ker lahko marsikaj odrežeš z njim še najbolj važno pa hrano. Najbolj všeč mi je poletje, zaradi tega, ker je takrat toplo, dolg dan je, lahko se kopaš v morju, lahko odbojko igraš, karkoli ti pride na pamet. V vrhuncu poletja je lahko prevroče. lahko ne pada dolgo časa dž in je suša. Če si predolgo na soncu, lahko škoduje tvoji koži. lahko, ja, gužva je, kamorkoli greš oziroma sploh na turističnih območjih in, mejah. Najbolj mi je všeč, slikanje oziroma risanje. zato, ker se lahko sprostim, lahko delam tisto, kar hočem, ustvarjam tisto, kar mi pride takrat na misli. in pa, ker je veliko različnih tehnik, lahko sprobam vse, lahko se igram z barvami. in pač takrat sem sama in imam mir in nič drugega na, v mislih. Potrebno je veliko časa, da osvojiš tehnike, kakršnokoli si izbereš, platna in barve so dokaj drage. lahko si umažem obleke, če nisem previdna, in če slabo naredim, lahko potemtakem tudi material stran vržem, kar je še dodaten strošek. Lahko mi pa na koncu slika sploh ni všeč. Najbolj všeč mi je domača žival pes, zato ker je obenem tvoj prijatelj, vedno te bo imel rajši kot sebe. So zabavni, grejejo te, ko spiš. in te naučijo veliko. Kot mladiča jo je potrebno navaditi, kje se lula, kje se kaka. Učiti jo, kaj jaz, kje ima za jesti. kako se hodi ob vrvici, kako se družiti z drugimi psmi. potrebno jo je vsako leto oziroma potem na malo manj peljati k veterinarju na cepljenja. Potrebno je, kremplje striči, pa če ima dolgo dlako, ga je treba tudi kdaj k frizerju peljati. hraniti ga moraš vsaj enkrat na dan z briketi ali pa karkoli, drugega lahko, vsakoletno mora dobiti tudi tablete proti zajedavcem. Pa večkrat na dan ga je treba peljati na sprehod, da opravi svojo potrebo. lahko ga vpišeš tudi v pasjo šolo, da se seznani z drugimi psi. In, se nauči, kako hoditi ob tebi in kako te poslušati. Najbolj preprosti in verjetno še vedno najbolj popularen način je na drva. oziroma pač peč, potem imaš lahko tudi pelete. Nekateri se ogrevajo na centralno z oljem. nekateri na elektriko ali premog. Mi imamo pa IR-panele, ki dejansko ne ogrevajo prostora, ampak prav predmet, na katerega je panel usmerjen. živjo, vabim vas na svojo rojstnodnevno zabavo, ki bo to soboto šestnajstega januarja ob osemnajsti uri. S sabo prinesite veliko dobre volje. Pa sporočite, če se boste lahko udeležili. Vse najboljše, upam, da se ti uresniči vse, kar si želiš, in da ostaneš zdrava in vesela.